Señora Presidenta, en este informe buscamos redefinir nuestro mercado laboral para acercarlo a nuevos nichos de empleo y, desde ese punto de vista, este informe es positivo y cumple con las expectativas. Pero he de reconocer que también estoy perplejo, por lo que dice la Comisión en su comunicación y por lo que calla también este informe. Por ejemplo, estamos avisando que, en los próximos años, el 85 de los empleos que se creen exigirán una cualificación alta, por lo que estamos avisando a la generación inmediata que, si en los próximos años desea encontrar un empleo, debe formarse y debe, además, hacerlo de manera continuada. Les pedimos más cualificación y sin embargo, les ofrecemos más precarización. ¿No les parece contradictorio? O, al menos, ¿no nos parece lamentable que a mayores esfuerzos respondamos con menos derechos? La máxima de que cuanta más temporalidad, más empleabilidad ha fracasado. Hemos creado empleo con crecimiento y lo estamos destruyendo en épocas de recesión y, mientras tanto, en ningún momento hemos conseguido acabar con el problema de fondo, que es que, con independencia del ciclo en el que nos encontremos, la tasa de desempleo juvenil siempre es el doble de la tasa de desempleo general menos derechos que en la década anterior, pero siempre las mismas tasas de desempleo. Por tanto, no criticar el contrato único que propone la Comisión en este informe, no paralizar los golpes a la negociación colectiva, no decir basta al aumento de la precariedad como único camino posible, no afirmar que el problema de los nuevos empleos no son los costes sociales de los trabajadores es caer, una vez más, en los errores del pasado y, por tanto, ser también cómplices, una vez más, de los problemas del futuro.